virðulegur forseti af því að háttvirtur þingmaður birgitta jónsdóttir spyr þá er ég mjög hamingjusamur enda er þetta fallegur dagur ég styð þá tillögu hæstvirts forseta að hér verði kvöldfundur og að honum verði fram haldið inn í nóttina ef á er þörf það eru gríðarlega margir á mælendaskrá og stjórnarandstöðuflokkarnir hér á þingi hafa fundið ríka þörf til að tjá sig um þetta mál raunar svo ríka að mér skilst að um þetta mál verði sett íslandsmet í umræðulengd núna milli fjögur og sex í dag meðan svo er og ekki er hægt að fá fram niðurstöðu um það hvenær þessari umræðu getur lokið af hálfu stjórnarandstöðunnar á forseti auðvitað engan annan leik á borði en að vera hér með kvöld og næturfundi ég styð tillögu hæstvirts forseta hvort sem um það verða greidd atkvæði eða um það er samkomulag hér í salnum forseti er settur í erfiða stöðu í þessu máli þar sem ekki er hægt að setja niður af hálfu stjórnarandstöðunnar hvenær mögulegt er að ljúka þessu máli og halda atkvæðagreiðslu um fjárlög íslenska ríkisins eftir annarri umræðu